We hebben maatwerk nodig, onze eigen regels, en met deze nieuwe regels zal dat ook kunnen.

De Fransen zijn radicaal tegen, de Nederlanders absoluut vóór. Ik begrijp ook waarom zij hebben een groot deel van hun vissersvloot al omgevormd met die nieuwe techniek en het resultaat zien we. Ze hebben daarvoor een achterpoortje in de regelgeving gebruikt. Het resultaat is dat zij al enkele jaren onze Vlaamse Noordzee leegvissen. We moeten daarover duidelijk zijn. Dit moet stoppen! Als N VA zijn wij ook duidelijk.